frú forseti ég legg hér fram skýrslu um raforkumálefni sem er

að leggja slíka skýrslu fyrir alþingi á tveggja ára fresti það er líka tekið fram skýrt í lögunum hvaða þætti beri að fjalla um í skýrslunni þar er meðal annars nefnt að þar eigi að sýna yfirlit um sölu og notkun raforku síðastliðin fjögur ár sömuleiðis þörf fyrir raforku og jafnframt að reifa líklega þróun til lengri tíma á grundvelli raforkuspár og sömuleiðis áætlana um orkufrekan iðnað þannig að það kemur skýrt fram í þeim fyrirmælum sem ég sem iðnaðarráðherra hef að því er varðar þessa skýrslu að sýna á öll þau spil sem varða stóriðju það er þess vegna sem ég hef ekkert undandregið ég gerði þetta út af orðum háttvirts þingmanns steingríms j sigfússonar hérna áðan ég hef ekkert undandregið ég hef sýnt á alla þá hugsanlegu möguleika sem hafa komið til tals með formlegum hætti við stofnanir ríkisins þannig að það er allt saman hér að finna sömuleiðis er það umfjöllunarefni í skýrslunni að ræða rannsóknir á orkulindum og undirbúning til orkuvinnslu raforkuvinnslu með hliðsjón af raforkuþörf og ekki síst málefni sem við höfum hér margoft rætt ekki síst ég og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon og ólöf nordal sem er nauðsyn á styrkingu flutningskerfisins í samræmi við aukna raforkuþörf frú forseti í staðinn fyrir kannski að hlaupa á þessum köflum og reyna að lýsa innihaldi þeirra þá tel ég að háttvirtir þingmenn í sjálfu sér geti orðið sér úti um þær upplýsingar sem þar eru og ætla svo sem ekki að mata þær beinlínis inn í þá en mig langar að nota þann tíma sem ég hef til þess að drepa á þau helstu atriði sem vekja eftirtekt mína og þann áhuga sem ég held að sé þörf á því að þingheimur ræði við framkvæmdarvaldið eins og við munum var samþykkt raforkulaganna frá tvö þúsund og þrjú giska umdeild helsta markmið þeirra laga eða breytinga sem í þeim lögum var að finna var að skapa skilyrði fyrir aukna samkeppni á raforkumarkaði það átti vitaskuld að leiða til betri kjara fyrir neytendur í því skyni var til dæmis ráðist í fjárhagslega aðgreiningu samkeppnisrekstrar og sérleyfisrekstrar milli tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og sex var síðan raforkumarkaðurinn opnaður fyrir alla notendur þannig að eftir tvö þúsund og sex gátu í reynd allir fyrirtæki og einstaklingar valið sér raforkusala það má síðan velta því fyrir sér hvaða möguleika höfum við það er ríkið og eftirlitsstofnanir þess til þess að fylgjast með samkeppninni og reyna að meta hversu mikil samkeppnin raunverulega er og eina aðferðin sem við höfum er í reynd að fylgjast með fjölda þeirra notenda sem skipta árlega um sölufyrirtæki nú er það auðvitað þannig að þessi breyting á lögunum er ung og það er margt sem bendir til að eftir því sem tíminn líði þá muni fleiri nota sér samkeppnina en það er ein af þeim staðreyndum sem liggur fyrir að það eru í reynd sárafáir sem enn þá notfæra sér þessa samkeppni samkvæmt upplýsingum netorku þá skipta ekki nema rétt um sex hundruð notendur eða núll komma þrjátíu og fimm prósent allra notenda um sölufyrirtæki á árinu tvö þúsund og sex og til samanburðar má geta þess að fimm sinnum fleiri eða eins og hálft prósent skiptu um orkusala í danmörku á sama tíma en þar hafa allir neytendur getað skipt um sölufyrirtæki frá því síðan tvö þúsund og þrjú það er alveg sama þó maður fari yfir

að samkeppnin á markaðnum sé ekki mjög virk ég er þeirrar skoðunar að það sé æskilegt fyrir íslenska neytendur að auka þessa samkeppni eitt af því sem við höfum verið að beita okkur fyrir er meðal annars að skoða ábendingar samkeppniseftirlitsins bæði hér og á norðurlöndum samkeppniseftirlitið hefur bent á það að raforkusmásalar séu of fáir hér á íslandi og það leiði til þess að tiltölulega lítill hluti neytenda hann skiptir um smásala það er líka bent á það sem við höfum svo sem rætt líka hérna áður að hlutdeild stærsta framleiðandans í framleiðslu á raforku sé ákaflega há það hefur líka verið bent á það að það sé nauðsynlegt að skilja frekar á milli sérleyfisþáttar og samkeppnisrekstrar og það er eitt af því sem þessi ríkisstjórn hefur á sinni könnu og sömuleiðis þá er ég þeirrar skoðunar og hef tekið undir þann þátt í gagnrýni bæði norræna og íslenska samkeppniseftirlitsins að það þurfi að auka verulega nákvæmni í orkumælingum til dæmis með því að notfæra sér tæknina til þess að senda reglulega upplýsingar um orkunotkun og kostnað það er að taka upp rauntímamælingar á hvoru tveggja það er skemmst frá því að segja að það hefur ekki fallið í verulega góðan jarðveg hjá orkufyrirtækjunum sem telja það leið til aukinnar fyrirhafnar og meiri kostnaðar en ég tel sem sagt að það séu nokkrar leiðir sem stjórnvöld hafa til þess að grípa til úrbóta og auka samkeppni og sumt af því kemur fram í því frumvarpi til nýrra orkulaga sem við ræðum vonandi síðar í vikunni þær breytingar sem þar eru ættu að leiða í senn til meiri fjölbreytni í verði á raforku eftir aðstæðum hverju sinni og líka að auka verðvitund neytenda eitt af því sem skiptir mestu máli held ég er að auka verðvitund neytenda og það er einmitt þess vegna sem þær hugmyndir sem ég hef sett fram meðal annars í grein í neytendablaðinu um þessar nýjungar í tækni þær eiga að stuðla að því en það er alveg ljóst að við sem alþingismenn sem að minnsta kosti sá hluti okkar sem vill auka samkeppni vegna þess að við teljum að það leiði til bættra kjara fyrir neytendur að við þurfum að skoða kerfið eins og það er núna til þess að finna betri leiðir til þess að auka þessa samkeppni frú forseti ég ræddi það hér í upphafi minnar tölu að við hefðum hér þingmenn í vetur rætt töluvert um nauðsyn þess að byggja upp byggðalínuna og það var ekki síst háttvirtir þingmenn ólöf nordal sem benti á þann möguleika eða það kom upp sá möguleiki í

hún fælist hugsanlega í því að endurbæta og byggja upp flutningskerfið sumir halda því jafnvel fram að með þeirri aðgerð þá væri hægt að ná sem svaraði ígildi meðalvirkjunar út úr kerfinu það felst í því að fjárfestingin sem er að finna í virkjunum er ekki að fullu leyti nýtt vegna flöskuhálsa í kerfinu og vegna flutningstakmarkana en síðan er líka nauðsynlegt að við horfum til þeirrar staðreyndar sem hefur komið fram í skýrslu frá einni af mínum undirstofnunum sem bendir til þess að á næstu áratugum þá muni afrennsli frá jöklum vegna hlýnunar aukast um tíu prósent þetta er eitt af því sem menn þurfa auðvitað að máta við framtíðaráform um stórverkefni í raforkukerfinu öllu saman mig langar að geta þess hér að nú er framundan að landsvirkjun ætlar að ráðast í virkjun búðarháls sem er ef ég man rétt er með áttatíu og fimm megavatta afl á teikniborðinu og sú virkjun kostar sextán milljarða það kostar með öðrum orðum sextán milljarða að verða sér úti um áttatíu og fimm megavött ef ég man rétt þá kostar uppbygging flutningskerfisins þannig ef að flutningsgetan yrði aukin um hundrað megavött tuttugu og tvo milljarða ef við mundum hins vegar auka spennuna enn frekar á kerfinu og bæta það þannig að flutningsgetan ykist um þrjú hundruð megavött þá kostar það þrjátíu og þrjá milljarða þannig að þetta þurfum við að vega saman þegar menn eru að máta þetta svona til framtíðar þetta eru auðvitað alveg gríðarlegir peningar sem þetta kostar en ef þetta er þannig að við getum með þessu móti nýtt okkur fjárfestingarnar í virkjununum betur nýtt okkur breyttar aðstæður sem eru fyrirsjáanlegar af hálfu vísindamanna þá hljótum við að þurfa að skoða það mjög vel einn jákvæður kostur við þetta er auðvitað það að öflun þessa afls með þessum hætti leiðir ekki til neinna spjalla á náttúrunni það skiptir auðvitað mjög miklu máli það mundi auðvitað líka skipta miklu máli fyrir orkuöryggi landsmanna sérstaklega landsbyggðarinnar ef það yrði ráðist í töluvert öfluga styrkingu á landsnetinu en ég vil í öllu falli segja það frú forseti að ég er þeirrar skoðunar að styrking dreifikerfisins það hljóti að vera eitt af helstu stórverkefnum sem við þurfum að ræða bæði löggjafarsamkundan og framkvæmdarvaldið og auðvitað helst hafa samráð um sem ráðast á í á næsta áratug og áratugum ég hef áður í þessum sölum farið góðum orðum um landsnet og ég er ákaflega hrifinn af því fyrirtæki það er oft deilt á landsnet en ég er þeirrar skoðunar að þar fari menn ákaflega vel að fyrirmælum laganna og þeir séu ákaflega vel meðvitaðir um það hvar uppbyggingar er þörf og þeir gæta líka í sínum áformum vel að þeim fyrirmælum að leggja ekki í of miklar fjárfestingar umfram fyrirsjánlegar þarfir sem vitaskuld kæmi þá fram í raforkuverði til landsmanna í þessari skýrslu þá er að finna yfirlit sem sýnir mjög glöggt þörfina sem er fyrir endurnýjun flutningskerfisins

sumar eru eldri heldur en fimmtíu ára og eru samtals hundrað fimmtíu kílómetrar sem eru komnir á þann aldur línur á milli fjörutíu til fimmtíu eru eitthvað svipað langar þannig að flutningskerfið er að eldast og margar línur eru að komast á endurnýjunaraldur í töflu fjögur þrjú á blaðsíðu fjörutíu og sjö er að finna yfirlit af hálfu landsnets um slík verkefni þó þau séu ekki þar reiknuð til kostnaðar en í þeim kafla er líka að finna þær nýframkvæmdir sem er þegar búið að ákveða og þær eru skýrðar þar ákaflega vel þar kemur fram að fram til ársins tvö þúsund og níu þá er fyrirhugað að ráðast í nýframkvæmdir sem samtals kosta eins og segir í skýrslunni tæplega tvö og hálfan milljarð en síðan að þessi skýrsla var lögð fram hefur verið tekin ákvörðun um það af landsneti að ráðast í styrkingu flutningskerfisins á milli blöndu og rangárvalla í eyjafirði sem kosta átta hundruð fimmtíu milljónir til viðbótar þannig að það er fyrirhugað að fram til ársins tvö þúsund og níu að ráðast sem sagt í endurbætur sem munu skipta töluvert miklu máli og ekki síst fyrir stöðuna norðanlands þessu til viðbótar eru nokkur atriði sem ég vil sérstaklega vekja athygli þingmanna á varðandi þetta áhugamál mitt sem er styrking flutningskerfisins

blöndu og rangárvalla í eyjafirði þá er ég þeirrar skoðunar að það þurfi líka að huga að því að styrkja síðan spottann eða vegalengdina línuna frá eyjafirði til kröflu það er í frumathugun hjá landsneti núna sömuleiðis tel ég að það yrði mjög til að styrkja orkuöryggi á norðurlandi og ýta undir framþróun atvinnulífs þar ef þar yrði síðan styrkt kröflulína tvö því það auðvitað skiptir miklu máli fyrir norðlendinga ef þetta þrennt yrði gert en auðvitað er það framtíðarmúsík þetta mun kosta mjög mikið og þetta verður að haldast í hendur við það sem menn hafa á prjónunum varðandi ýmsar framkvæmdir í landshlutanum það er að lokum eitt sem ég vil sérstaklega vekja eftirtekt þingmanna á í kaflanum á blaðsíðu fimmtíu til fimmtíu og fjögur í skýrslunni er finna upplýsingar um afhendingaröryggið

að það er einn landshluti sem sker sig alveg frá öðrum hvað varðar óöryggi um afhendingu orku það eru vestfirðir það kemur fram að meðalfjöldi tilvika þar sem er straumlaust hjá notanda og jafnframt er þar sýnt lengd straumleysis og það er langmest á vestfjörðum tíðni straumleysis er ef ég man rétt ríflega fjórfalt meiri þar heldur en meðaltalið og tíminn sem er straumlaust hjá vestfirðingum hann er um það bil þrefalt lengri kerfið einfaldlega er þannig að ef það verða truflanir á vesturlínunni vestan hrútatungu og að mjólkárvirkjun þá slær allt kerfið út og það tekur tíma að ræsa varaaflvélar og það tekur líka tíma að setja inn á kerfið þær virkjanir sem leysast út ég tel að það þurfi að skoða þetta alveg sérstaklega nú rifjast það upp að stefna þessarar ríkisstjórnar er að landið verði eitt atvinnu og búsvæði það felur í sér að landsmenn þeir eiga að njóta jafnræðis varðandi aðgengi að helstu innviðum samfélagsins eins og samskiptum fjarskiptum menntun en ég hef alltaf hnýtt við þetta að þeir verða líka að njóta jafnræðis gagnvart orkuflutningum það er alveg ljóst að ég sem byggðaráðherra er þeirrar skoðunar að vestfirðir þeir njóti ekki þessa jafnræðis um þetta er lítið fjallað í skýrslunni en ég vil hins vegar geta þess að frá því að hún var lögð fram þá hefur landsnet gert áætlun um þetta þar sem nokkrir kostir eru reifaðir og

algjörlega ljóst að eitt af því sem menn þurfa að skoða sérstaklega varðandi vestfirði það eru svæði þar sem línur fara um fjalllendi austan mjólkárvirkjunar og ég tel og vísa nú til umræðu sem hér hefur farið fram á hinu háa alþingi að menn hljóta að skoða þótt dýrt sé að leggja þá spotta sem eru ekkert rosalega langir að leggja þá í

er hvaða áhrif þær breytingar hafa haft á kostnað eða þróun raforkuverðs hér á landi nú kemur það fram í þessari skýrslu að raforkuverð til almennra notenda á íslandi var í upphafi síðasta árs í lægri kantinum miðað við það sem gerist í nágrannalöndunum og í öðrum kafla er farið yfir þróun þessa verðs hér á landi og þar kemur meðal annars fram að mestu hækkanir á verði til almennra notenda frá janúar tvö þúsund og fimm til samlengdar tvö þúsund og sjö voru hjá orkubúi vestfjarða þar hækkaði verð í þéttbýli um tvö komma eitt prósent og í dreifbýli um þrjú komma sex prósent en mestu lækkanirnar á verði til almennra notenda á þessu tímabili þær voru hjá rafveitu reyðarfjarðar orkuveitu húsavíkur rarik og norðurorku en þar lækkaði raforkuverð um sjö til tíu prósent hjá orkuveitu reykjavíkur og hitaveitu suðurnesja breyttist raforkuverð til almennra notenda ákaflega lítið á þessu tímabili en ég verð að segja það virðulegi forseti að ég tel að þetta séu mjög jákvæðar upplýsingar um það með hvaða hætti þessi fyrirtæki hafa getað staðið að sinni framleiðslu og afhendingu orku því á sama tíma þá vitum við það auðvitað að vísitala verðlags hún hefur aukist þannig að þetta sýnir alla vega mér að þessi fyrirtæki eru ákaflega vel rekin og þá sömu þróun sjáum við þegar við skoðum verð á raforku til þeirra sem kaupa í meira magni til aflmældra notenda það hefur lækkar töluvert frá árinu nítján hundruð níutíu og eitt til tvö þúsund og fimm miðað við leiðréttingu á grundvelli neysluverðs vísitölu það má sjá það á blaðsíðu sextíu og fjögur í töflu tvö að verð til slíkra notenda lækkaði almennt séð hjá rarik og rafveitu reyðarfjarðar hjá norðurorku stóð það í stað eða lækkaði lítils háttar en hjá orkuveitu reykjavíkur þá lækkaði verðið hjá minni notendum talsvert eða á fimmta prósent meðan það hækkaði að vísu svolítið um tvö komma eitt prósent hjá þeim stærri hjá orkubúi vestfjarða hitaveitu húsavíkur og hitaveitu suðurnesja þá hækkaði verð hins vegar til aflnotenda í flestum tilvikum en í öllum tilvikum undir þróun verðlagsvísitölu það skiptir máli ég ímynda mér að háttvirtir þingmenn vilji ræða hér við mig staðhæfingar um það að hjá sumum hafi þessi breyting sem varð tvö þúsund og þrjú leitt til þess að orkuverð hækkaði og það er rétt í sumum tilvikum þar var um að ræða hjá þeim sem búa við það að hita híbýli sín með raforku sú raforka er niðurgreidd bæði orkan sjálf og sömuleiðis dreifingarkostnaður ástæðan fyrir því að á því sem tímabili sem er liðið frá því að lögin tóku gildi þá hefur að minnsta kosti á köflum orðið svona ákveðið misvægi það er að niðurgreiðslan hefur minnkað minna heldur en hækkunin hefur verið almennt sem leiðir til þess að þetta er sá hópur sem hækkar mest þetta hefur valdið ákveðinni misklíð og óánægju sem ég skil vel en þetta er eitt af því sem erfitt er að ráða við